Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, meine Damen und Herren! Es dauert zu lange, bis der Rat das beschließt, was als notwendig und dringend erkannt und vom Europäischen Parlament und der Kommission seit Jahren gefordert wurde. Daher mahne ich erstens Entschlossenheit ein, Entschlossenheit bei der Vorbereitung der politischen Union, Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung der gemachten Beschlüsse und Aufrichtigkeit bei der Kommunikation der Beschlüsse mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Wir sollten zu jedem Beschluss einen Initiativbericht mit den bestehenden Beschlüssen und unseren Forderungen bis Herbst auf den Tisch legen. Wir sollten zweitens klarmachen wie es geschehen ist dass die Erarbeitung der Roadmap im Zeitplan und im Inhalt nur mit dem Europäischen Parlament glaubwürdig und erfolgreich sein kann und nicht ohne uns. Und wir sollten drittens spätestens bis Dezember einen klaren Vorschlag über den Konvent zur Vorbereitung der politischen Union inhaltlich, zeitlich, personell und unter welcher politischen Beteiligung der Zivilgesellschaft er stattfinden kann auf den Tisch legen.